L'enseignement supérieur joue un rôle fondamental pour l'accomplissement des individus, leur intégration sociale et leur contribution au rayonnement économique et culturel de l'Union européenne. L'investissement total dans l'enseignement supérieur est encore trop faible en Europe. Les restrictions budgétaires actuelles sont connues mais il s'agit là d'un sujet essentiel. Nous devons utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour apporter les crédits nécessaires dans les universités européennes. La Commission a proposé pour la prochaine période un budget ambitieux pour l'éducation. Elle pourra compter sur l'engagement plein et entier du Parlement européen. Les Fonds structurels peuvent et doivent aussi être mobilisés pour l'enseignement supérieur.

Enfin, certaines initiatives peu onéreuses peuvent avoir des effets multiplicateurs considérables. Dans ma région, un pôle de recherche universitaire transfrontalier a vu le jour permettant une formation intégrée entre la France et l'Espagne. Les étudiants voient donc s'ouvrir à eux deux marchés du travail et tout le potentiel de deux cultures.